Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire et chers collègues, l'avenir du monde se jouera incontestablement à Copenhague, mais avant cela, c'est la crédibilité de l'Union européenne, en tant que leader mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui se jouera fin octobre à Bruxelles.

La question du financement, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement sera, avec celle des engagements, que j'espère ambitieux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un autre grand enjeu des négociations à venir.

par les effets du changement climatique ou d'autres formes de dégradation de l'environnement. D'ici 2050, ces réfugiés climatiques pourraient être plus de 200 millions. Les effets du changement climatique pourraient anéantir les progrès réalisés dans certains pays en développement et empêcher purement et simplement la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

La stratégie actuelle menée par l'Union européenne n'est pas digne des ambitions affichées par les leaders de la diplomatie environnementale. Elle doit poser cartes sur table dès maintenant, afin de relancer les négociations.

le destin de la planète est entre nos mains. Si nous ne mettons pas un terme à la dégradation de notre environnement et aux inégalités, le pire est à craindre. Nous avons le choix entre une Europe ambitieuse et volontaire et une Europe timide, alignée sur les États Unis peu soucieux du sort des pays en développement. Je vous intime de faire le bon choix.